2016. La maggior parte arriverà sulle nostre strade, trasformato in eroina, e finanzierà l'eterno conflitto afghano, che a distanza di 17 anni dal primo intervento statunitense non accenna a placarsi. Nel paese si combattono infatti almeno tre guerre parallele quella contro la droga, quella contro l'insorgenza talebana e quella contro la corruzione.

L'Europa invoca giustamente un processo politico a guida afghana, nel quale tutte le parti si possano sedere a un tavolo negoziale soluzione difficile, soprattutto fino a quando il conflitto continuerà ad essere una gallina dalle uova d'oro per tutte le parti coinvolte per le forze afghane, che attraverso ufficiali corrotti dirottano verso i ribelli, dietro lauto pagamento, le armi e gli aiuti ricevuti dagli alleati occidentali e per i talebani stessi, che attraverso la coltivazione dell'oppio, lo sfruttamento delle risorse naturali e diversi altri traffici illeciti, stanno accumulando fortune dell'ordine di miliardi di dollari. Ci sono però alcuni dati positivi il PIL pro capite del paese sta crescendo, l'aspettativa di vita si sta allungando, l'accesso alla sanità e alla scolarizzazione aumenta, seppur di poco. Su questi dati bisogna costruire puntando soprattutto sui giovani, che stanno lottando faticosamente per cambiare l'immagine e la gestione del paese. L'UE dovrebbe attivarsi mettendo in campo politiche che puntino alla loro valorizzazione, che contribuiranno a una maturazione dell'intera società afghana, togliendo, nel contempo, terreno fertile al reclutamento terroristico.